Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre discours. Le Parlement européen sera un protagoniste du dialogue avec votre pays et avec l'Afrique. Nous partageons les mêmes défis chômage des jeunes, lutte contre le terrorisme, contre l'immigration illégale et contre le changement climatique.

Voilà pourquoi l'Europe doit s'engager beaucoup plus chez vous si nous voulons résoudre nos problèmes et vous aider, en travaillant ensemble pour essayer de réduire le chômage et donner un espoir à tous les jeunes Africains. Nous avons le devoir d'empêcher que le rêve des jeunes Africains de vivre chez eux soit détruit à cause de différents problèmes.